Hvala. Torej najprej to, ne, da boste sprožili postopek o prekršku za tista podjetja, ki niso plačevala prispevkov. Vemo, da cel kup teh podjetij že več ni, ne. Torej, proti komu bomo sprožili kakšen postopek, je vprašanje, če je kakšen pravni naslednik. Običajno ga pa ni, kar pomeni, da so, da to pomeni težave za ljudi. Jaz vam lahko pošljem konkreten primer, s katerim sem bila tudi na, zavodu za pokojninsko zavarovanje, kjer so prispevki bili plačani, ampak ZPIZ zahteva, obrazec REKena, ki ga nima ali plačilne liste, ki jih ta gospod po tridesetih letih več nima. To dvoje in nič drugega, kljub temu, da zraven predložiš dohodninsko odločbo, iz katere so ravno tako vidni in prispevki in, torej, obračunana dohodnina in, plače, ki jih je v tistem letu prejel. Res pa oni želijo tri plače, da potem izračunajo povprečje, ampak to lahko tudi ti iz dvanajstih mesecev izračunaš povprečje, ne, če ga želiš. Tako da jaz mislim, da nimate čisto pravih podatkov, ko pravite, da da zadnjih deset let ni bilo takih primerov. Jaz sem govorila tudi z našo evropsko poslanko Romano Tomc, ki se je s temi zadevami ukvarjala, in govori enako kot jaz, ne. Da so da se tudi na njo obračajo ljudje z, tem istim problemoma, a ne, iščejo vse povsod te REK obrazce po svojih bivših podjetjih ali pa pač, tam, kjer so kjer so bili zaposleni, ali pa plačilne liste, ki jih nimajo. In, vam moram povedati, da se zavod za pokojninsko drži strogo tega, ali REK obrazec ali plačilna lista. Vse ostalo ni, pa tudi niste mi odgovorila na to, a mislite kaj spreminjati zakon o matični evidenci zavarovancev, ali ne? Ker ga je, po mojem, treba novelirati in, mogoče tudi bolj obrazložiti, a ne , ker v zakonu piše: "drugih javnih listih". Ampak očitno na SPIZ-u ne vejo, kaj so to druge javne listine, ki bi jih lahko pri tem upoštevali.